Herr Präsident! Meine Damen und Herren, die Menschenrechtssituation in China hat sich in den letzten Jahren leider wieder verschärft, gerade auch, nachdem Xi Jinping Staatspräsident geworden ist. Liu Xiaobo hat den Friedensnobelpreis für sein Eintreten für Menschenrechte, für Gewaltenteilung, für Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz bekommen. Seine Verhaftung und die lange Haftstrafe von elf Jahren waren immer falsch genauso wie der Hausarrest für seine Frau immer falsch gewesen ist und eine reine Schikane durch die chinesische Regierung.

Wir fordern seine sofortige Freilassung aus der Haft freigelassen ist er nämlich noch nicht, er ist nur in ein Krankenhaus verlegt worden.

Das ist eine klare politische Aufforderung an die chinesische Regierung, und es ist eine klare humanitäre Verpflichtung, einen so schwer kranken Menschen nicht weiter dieser schrecklichen Haft zu unterziehen. Ich verlange auch, dass diese Frage Thema beim G20 Gipfel in Hamburg wird.